Pani Przewodnicząca! Państwa Partnerstwa Wschodniego oczekują od nas, po pierwsze, zainteresowania, po drugie, środków finansowych, czyli wsparcia, ale po trzecie, dzielenia się także własnymi doświadczeniami, praktyką. Stawianie warunków Ukrainie to dobry pomysł, przede wszystkim dlatego, aby środki finansowe krótko mówiąc nie były zmarnowane. Skoro jednak stawiamy warunki, wyznaczamy określone progi, przekazujemy sugestie dotyczące określonych rozwiązań, to te środki, które obiecaliśmy, koniec końców do tej Ukrainy powinny trafić. Powinniśmy pamiętać, że wschodnia granica Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej to właśnie Ukraina, Białoruś, to także Mołdawia. To także zainteresowania tymi państwami od strony ich kondycji gospodarczej, kondycji politycznej, kondycji także społeczno politycznej. Bądźmy cały czas, z jednej strony cierpliwi, z drugiej strony konsekwentni, ale pamiętajmy o tym, że bez tej pomocy Ukraina zostanie skazana wyłącznie na kontakty ze Wschodem.